herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingar á lögum númer sextíu og sex nítján hundruð áttatíu og fimm um þjóðskjalasafn íslands menntamálanefnd alþingis hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund pál hreinsson prófessor val árnason skrifstofustjóra frá menntamálaráðuneyti viðar hreinsson og sumarliða ísleifsson frá reykjavíkurakademíunni kjartan ólafsson sagnfræðing og guðna th jóhannesson sagnfræðing þá hafa nefndinni borist umsagnir frá guðna th jóhannessyni sagnfræðingi kjartani ólafssyni sagnfræðingi reykjavíkurakademíunni og þjóðskjalaverði með frumvarpinu er lagt til að stofnað verði sérstakt safn öryggismálasafn sem á að varðveita öll skjöl og skráðar heimildir sem verið hafa í vörslum skilaskyldra aðila og snerta öryggismál íslands innra og ytra öryggi á árunum nítján hundruð fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og eitt frumvarpið byggist á tillögum nefndar sem forsætisráðherra skipaði á síðasta ári á grundvelli þingsályktunar sem samþykkt var á alþingi í júní tvö þúsund og sex nefndinni var meðal annars falið að gera tillögur um tilhögun á frjálsum aðgangi fræðimanna að framangreindum gögnum og er frumvarpið afrakstur starfs nefndarinnar í frumvarpinu er skilgreint hverjir geti talist til fræðimanna í skilningi þess en það eru þeir sem hafa stundað fræðirannsóknir í hug eða félagsvísindum og birt rannsóknir sínar á viðurkenndum vettvangi í ljósi athugasemda sem frumvarpinu fylgja og viðræðna við gesti telur nefndin ljóst að hugtakið fræðimaður skuli skýrt rúmt við beitingu laganna enda hafa fjölmargir aðrir en menn með próf í eiginlegum hug og félagsvísindum stundað sagnfræðilegar rannsóknir nefndin telur einnig að hugtakið hug og félagsvísindi eigi að túlka rúmt og bendir meðal annars á að þær heimildir sem um er að ræða kunna að verða fróðlegt rannsóknarefni fyrir lögfræðinga herra forseti nefndin ræddi hvort fræðimanni væri heimilt að hafa samband við menn sem hann kæmist að að hefðu sætt eftirliti og kanna hvort þeir vildu gefa upplýsingar þótt þeir hafi kosið að njóta nafnleyndar í frumvarpinu er ekki að finna sérstakt ákvæði um þetta nefndin lítur svo á að þetta sé tvímælalaust heimilt enda verði gætt fyllsta trúnaðar en telur ekki þörf á að taka það fram í sjálfum frumvarpstextanum nefndin bendir á að eðlilegt sé að þeir sem vilja kynna sér gögn í hinu nýja öryggismálasafni geti gert það um leið og skráningu tiltekinna skjala sé lokið en þurfi ekki að bíða uns lokið er skráningu allra skattskyldra skjala nefndin telur rétt að náinn vandamaður látins einstaklings njóti sama réttar til aðgangs að gögnunum og hann hefði notið sjálfur samkvæmt fyrstu málsgrein c liðar fyrstu grein og leggur því til breytingu þess efnis til að gæta samræmis leggur nefndin einnig til breytingu á fimmtu málsgrein b liðar fyrstu grein enda telur nefndin mikilvægt að tryggja réttarstöðu náins vandamanns látins einstaklings við þær aðstæður sem þar er fjallað um þannig að opinber birting umræddra upplýsinga verði háð samþykki með nánum vandamanni getur eftir atvikum verið átt við eftirlifandi maka hins látna börn barnabörn eða systkini leita ber eftir afstöðu þessara aðila eftir ákveðnu fyrirkomulagi ef maki veitir samþykki eða synjar þess er sú ákvörðun endanleg en að maka gengnum bæri að leita eftir afstöðu barna síðan barnabarna ef engin börn eru á lífi og loks systkina ef ekki eru niðjar á lífi nefndin telur að ekki sé ástæða til að taka tillit til afstöðu til annars vandamanns nema sérstaklega standi á fallist þjóðskjalasafn íslands ekki á að þær aðstæður séu fyrir hendi er sú ákvörðun kæranleg til menntamálaráðherra nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem gerð er grein fyrir hér að framan og lagðar eru til í sérstöku þingskjali sem er númer ellefu hundruð níutíu og sex einar már sigurðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta nefndarálit rita háttvirtir þingmenn sigurrós þorgrímsdóttir björgvin g sigurðsson dagný jónsdóttir kjartan ólafsson mörður árnason kolbrún halldórsdóttir jón kristjánsson og sá sem hér stendur en háttvirtur þingmaður einar már sigurðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins eins og sjá má af nefndarálitinu var alger sátt innan nefndarinnar um að afgreiða málið með þessum hætti það er enginn háttvirtur þingmaður sem gerir fyrirvara við þessa afgreiðslu enda varð samstarfið í nefndinni hvað þetta mál varðaði afskaplega gott og ber að þakka háttvirtum nefndarmönnum fyrir það